Hvala lepa. zahodna Evropska unija je prenehala s tistim bedastim, gonjenjem klimatskih zadev in se je obrnila na novo pot, in sicer na tako imenovane, kot pravijo Nemci, neue Seidenstraße. Nova svilna pot. Slovenije ni nikjer vključene v to novo svilno pot, zato vas, predsednik sprašujem: "Kako se bo Slovenija vključila v, glede na svoj položaj, v to svilno pot v povezovanje z Zahodno Evropo, z, vzhodnim delom Evrope, s tem, da nas ne bojo odrinili na stran?" Hrvatje intenzivno delujejo na gradnji kopenskih vodnih poti, in sicer nameravajo zdaj zgraditi še kanal med, Vukovarjem in Slavonskim Šapcem, to se pravi, povezali bojo Donavo in Savo, da bojo skrajšali to donavsko pot, kajti donavska pot gre v Centralno Evropo. Slovenija bi se lahko priključila na tej donavski poti, vendar je zanimivo to, da naši gospodje ministri oziroma gospe ministrice ne naredijo nič na tem področju. Slovenska nacionalna stranka je poslala gospe Bulčevi eno študijo o tej zadevi, dali smo jo tudi gospe Alenki Bratušek, vendar se nič ne dogaja v zvezi s tem. Ravno tako se ne dogaja nič v zvezi s povezovanjem pristanišč v tako imenovani Pozejdonov trirok, Koper-Trst-Reka, kjer je edina možna varianta, da se to poveže preko skupne poti, preko Divače in navzgor. Zdaj, na OECD-ju, kjer sem bil pred kratkim, moram povedati, da pričakujejo od Slovenije zahteve, da se naredijo kakšne analize, da se pretehtajo kakšne poti, kakšne nove poti, kakšni večji projekti in da se na področju tega začne kaj delati. Slovenska ministrstva tukaj zaostajajo, ne delajo ničesar, mislim, da niti kontaktov nimajo z OECD-jem, ki je izredno močna pravzaprav gospodarska organizacija, ki podpira ta gospodarski razvoj. zanimivo je, da bi lahko te projekte vse vključili v bodoče predsedovanje Evropski uniji . Tam je treba predočiti določene velike strateške projekte, ki jih Evropa lahko potrdi, in tam bi se lahko Slovenija pozicionirala drugače, kot če bomo govoril samo o človekovih pravicah tam, človekovih pravicah tukaj in tako naprej. Skratka, sprašujem, gospod, predsednik: "Ali boste na nivoju vlade sklicali kakšen širši sestanek vseh tistih, ki bi morali biti prizadeti pri tej zadevi, in ali bodo začeli kaj delati v tej smeri?"